frumvarp þetta gekk til allsherjarnefndar milli annars og þriðju umræðu eins og þegar hefur komið fram en meiri hluti nefndarinnar sá ekki tilefni til þess að gefa út framhaldsnefndarálit hins vegar þá vil ég áður en lengra er haldið í máli mínu geta þess að ég hef sem formaður nefndarinnar flutt eina minni háttar breytingartillögu sem liggur fyrir á sérstöku þingskjali níu hundruð áttatíu og fimm þar sem um er að ræða orðalagsbreytingu sem ekki hefur neina efnislega eða á ekki hafa neinar efnislegar breytingar í för með sér þar er einungis lagt til að síðari málsliður annarri málsgrein annarrar greinar orðist svo einnig er óheimilt að nota orðið neyðarnúmer eða neyðarsímanúmer ein og sér eða í orðasamböndum um aðra starfsemi en hér á landi en lög þessi kveða á um og þar er eiginlega bara verið að breyta og í eða vegna ræðu háttvirts þingmanns atla gíslasonar og þeirra sjónarmiða sem hann mælti hér fyrir og fram koma í

og breytingartillögu þá vil ég geta þess að neyðarlínan h f hefur um allnokkurt skeið verið rekið sem hlutafélag það stafaði af því eins og menn þekkja upphaflega að það voru ýmsir aðilar sem komu að þessum rekstri tóku sig saman um þennan rekstur og stofnuðu um það hlutafélag bæði opinberir aðilar og einkaaðilar háttvirtur þingmaður gat þess réttilega að eignarhlutanum er þannig fyrirkomið í dag að ríkissjóður á sjötíu og þrjú komma sex prósent reykjavíkurborg tíu komma fimm prósent landsvirkjun sjö komma níu prósent og orkuveita reykjavíkur sjö komma níu prósent og mér vitanlega hafa ekki verið uppi hugmyndir um að breyta þessu eða selja þessi bréf eða færa þau á milli aðila ég þekki það ekki og það kom ekki fram í nefndarstörfum það var eðlilegt að stofna um þetta hlutafélag í upphafi vegna þess að þarna var verið að ná saman ýmsum aðilum að þessu verkefni og hlutafélagaformið er auðvitað heppilegt form á slíkum rekstri þar sem fleiri en einn aðili koma saman það stendur ekki til að breyta þessu reynslan af þessu rekstrarformi hefur verið góð það hefur ekkert komið fram um að það hafi skapað nein vandræði í störfum neyðarlínunnar að hafa þetta í hlutafélagaformi og þess vegna taldi meiri hluti nefndarinnar enga ástæðu til þess að breyta fyrirkomulaginu ef ákvörðun er tekin um að breyta þessu þá er auðvitað hægt að skoða það

og engin vandamál sem mér er kunnugt um sem hafa komið vegna þess að þarna er um hlutafélagaform að ræða þannig að ég get ekki tekið undir þá breytingartillögu sem háttvirtur þingmaður atli gíslason leggur hér fram og mælt er fyrir nú um þetta er í sjálfu sér ekki margt annað að segja aðrar athugasemdir háttvirtur þingmaður atla gíslasonar lúta að mínu mati ekki sérstaklega að efnisatriðum frumvarpsins heldur fremur að fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga almennt ég held að það sé alveg ljóst að það er mikilvægt eins og kemur fram hér í fjórða grein að það sé um samtengingu viðbragðsaðila að ræða að það er mikilvægt að hafa þetta ákvæði þarna inni í og ég sé ekki þó menn geti haft ýmsar skoðanir eins og kunnugt er á fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga almennt að það breyti nokkru um það hvernig þetta frumvarp er sett fram ég sé ekki fyrir mér að við mundum taka út þá skyldu sem er gert ráð fyrir hér í frumvarpinu og ég í sjálfu sér ætla ekki að fara nánar út í það mál heldur legg áherslu á það að frumvarpið nái fram að ganga í því formi sem það er eftir aðra umræðu með þó þeirri smávægilegu lagfæringu sem ég gerði hér tillögu um